Anul 2013 ca An European al Cetățenilor trebuie să urmărească sensibilizarea cetățenilor în legătură cu drepturile lor, care decurg din calitatea de cetățeni ai Uniunii, atunci când își exercită dreptul la liberă circulație și ședere într un alt stat membru, de exemplu ca studenți lucrători, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, voluntari, consumatori, întreprinzători tineri sau pensionari. Insist asupra eliminării obstacolelor care continuă să împiedice exercitarea drepturilor care decurg din calitatea de cetățean european. În acest context, subliniez importanța eliminării barierelor din calea liberei circulații a lucrătorilor români și bulgari. Nu putem vorbi cu adevărat de cetățenia europeană atât timp cât există bariere și diferențe între cetățenii statelor membre. Solicit în acest sens ridicarea cel târziu în primul trimestru al anului 2013 a tuturor barierelor impuse de unele state membre pentru lucrătorii români și bulgari. Facilitarea liberei circulații a persoanelor și extinderea mobilității lucrătorilor constituie mijloace importante de abordare a consecințelor schimbărilor demografice de pe piața muncii.